Lorsque les autorités de la concurrence s'attaquent à d'importantes entreprises internationales, les frontières nationales ne sont plus pertinentes.

Une étape importante dans ce sens est l'accord de coopération avec la Suisse, qui est devant vous aujourd'hui.

L'accord de coopération avec la Suisse est obligatoire entre les parties.

L'objectif de l'accord n'est pas d'obliger les parties à échanger des informations, mais de leur permettre de le faire, étant donné qu'elles ne pourraient pas échanger d'informations en vertu de leur cadre juridique actuel. La Commission ne perçoit pas cette marge d'appréciation comme un obstacle à une coopération sincère et fructueuse.

La protection du système de clémence pour détecter les cartels est particulièrement importante aux yeux de la Commission. En conséquence, l'échange des informations relatives à la clémence est tout simplement exclu par l'accord, sauf si la source de l'information a donné son accord explicite. La Commission est persuadée qu'aucune partie ne divulguera ou n'utilisera des informations en violation de l'accord.

La Commission a fait des progrès dans les négociations avec le Canada, mais ces dernières n'ont pas encore abouti.

Une coopération avancée nécessite un partenaire faisant preuve de professionnalisme et de compétence, auquel la Commission peut faire confiance. La conclusion des protocoles d'accord est un instrument utile.

Dans le cas de l'accord avec la Suisse, la Commission a informé le Parlement en même temps qu'elle soumettait le projet de mandat de négociation au Conseil. Les protocoles d'accord entre la Commission et les autorités de la concurrence des pays tiers sont des arrangements administratifs et non pas des instruments juridiques.

En conséquence, pour tout accord conclu avec un pays tiers qui reconnaît des sanctions pénales, la Commission devra être assurée que ce pays s'engage à ne pas utiliser les informations reçues comme preuves pour infliger ce type de peine. Les règles européennes actuelles excluent toute sanction à l'encontre des individus.